Jsem velmi rád, že po úspěšném trialogu bude možné dosáhnout dohody v prvním čtení. Jsem si jist, že změny k nedávno přijaté legislativě, na kterých jsme se dohodli, povedou k větší bezpečnosti léčiv, lepší ochraně pacientů v Evropě a přinesou více koordinace a kooperace. Takovéto změny byly třeba, aby se do budoucna zabránilo opakovaní podobných skandálů, jako byl případ léku Mediator. Chci ale zdůraznit, že ani dokonalá legislativa nebude nic platná, pokud nebude řádně implementována a její dodržování nebude důsledně vynucováno.

Je proto důležité zajistit, aby příslušné orgány na národní i evropské úrovni dostaly přiměřené zdroje a vyškolený personál, aby mohly plnit všechny důležité úkoly, které jsme jim touto novou legislativou zadali.